Herr Präsident! 12 bis 15 Prozent der Frauen in Europa sind täglich Opfer häuslicher Gewalt. Dabei kommt es nicht auf ein bestimmtes Alter oder die Hautfarbe an. Es kann jede soziale Klasse und jede familiäre Beziehung treffen. Bis dato ist dieses Übereinkommen von lediglich zwei Mitgliedstaaten der Europäischen Union ratifiziert worden. Wann werden alle anderen folgen? Wie lange wollen wir noch damit warten? Wann wollen wir uns endlich europaweit und weltweit darauf einigen, dass der Grundsatz null Toleranz für Gewalt gelten sollte? Wie viele Frauen und Kinder müssen noch unbeschreibliches Leid erfahren, nur weil sie zu Hause geschlagen oder gar missbraucht werden und die Gesellschaft dabei zuschaut?

Ich fordere Sie auf, endlich alles zu tun, damit es in unseren Mitgliedstaaten nicht mehr an der Tagesordnung ist, dass Frauen, Kinder und auch alte Menschen Gewalt erleiden müssen.